Señora Presidenta, las explotaciones ganaderas están sufriendo las consecuencias de la crisis. Además, tienen que cumplir las normas más estrictas del mundo, que incrementan sus precios de producción, con la desventaja que ello supone frente a terceros países.

en segundo lugar, adoptar medidas específicas para los ganaderos que utilizan medidas de protección sostenible en tercer lugar, reforzar las medidas para apoyar al sector ganadero en las zonas más desfavorecidas en cuarto lugar, exigir que las importaciones de terceros países cumplan las normas de la Unión Europea para evitar la competencia desleal. Y, por último, pido a la Comisión que defienda los intereses de los productores europeos en todas las negociaciones comerciales, para que no pongan en peligro la producción del sector ganadero. No adoptar estas medidas puede hacer de Europa un espacio sin sector y dependiente de las importaciones y de terceros países.